Herr Präsident, Frau Präsidentin, Herr Kommissar! Meine Bitte richtet sich in erster Linie an die Vertreter des Rates.

den Hauptteil der Umverteilung der europäischen Mittel zu verantworten haben.

Ich weiß aber auch, dass sich der Rat gemeinsam mit dem Parlament und der Kommission verpflichtet hat, eine ganze Reihe von europäischen Programmen im Rahmen der Gemeinschaftspolitik umzusetzen. Und diesem Ziel, diesem Mehrwert für Europa, können wir nur dann gerecht werden, wenn die entsprechenden Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt werden. Ich darf Sie daher ersuchen, im Sinne eines gemeinschaftlichen Europas, eines Europas der Solidarität und eines Europas des Fortschritts nicht dort zu sparen, wo wir genau das nämlich Beschäftigung, sozialen Zusammenhalt und soziale Integration fördern könnten. In diesem Sinne wünsche ich mir ein europäisches Budget unter Berücksichtigung der Konsolidierungsbestrebungen der einzelnen nationalen Haushalte.